È una scelta sbagliata che alimenta ulteriori risentimenti, che tende a continuare una guerra commerciale contro la Russia che non ha nessun tipo di senso. Nel 2015 con la Russia bisogna dialogare, bisogna commerciare, bisogna cooperare contro il terrorismo internazionale, non bisogna giocare alla guerra. E poi viene da ridere quando si parla di sovranità di uno Stato che non fa neanche parte dell'Unione europea, quando da quarant'anni uno Stato membro dell'Unione europea, Cipro, è per metà del suo territorio militarmente occupato da quella Turchia con cui qualche europarlamentare che è seduto qua dentro e parla di pace vorrebbe condividere il futuro dell'Unione europea. Io preferirei che questi due miliardi di euro fossero destinati a cittadini europei in difficoltà e non usati per alimentare altre guerre.